Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, predstavniki vlade. V stranki Lista Marjana Šarca menimo, da je sprejetje sprememb in dopolnitev zakona o davku na dodano vrednost nujno, ker bomo na ta način preprečili težko popravljive posledice za delovanje države. S predlaganimi spremembami se strinja tudi Komisija za gospodarstvo, obrt in turizem, ter ga kot takšnega podpira. Namen davčne politike ni samo v polnjenju davčnih blagajn države z uvajanjem novih davkov in višanjem davčnih stopenj. Pomembno je, da je sistem pregleden, jasen in učinkovit, saj je to v interesu vseh državljanov. S spremembami sledimo direktivam Evropske unije glede obravnave kuponov in poenostavitvijo pravil o DDV-ju pri čezmejnem poslovanju za podjetja, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve. Te obsegajo davčne poenostavitve in prinašajo ugodnosti, ki bodo davčno okolje naredile enostavnejše za vse kategorije davčnih zavezancev. Trenutni sistem je pomanjkljiv in razdrobljen, kar se izraža v dejstvu, da države članice izgubljajo precejšen del prihodkov, ki bi jih sicer lahko porabile v javno dobro. Predlagana reforma, si prizadeva vzpostaviti sistem, ki deluje v prid enotnega trga in spodbuja čezmejno trgovino. Na ta način bodo podjetja, ki delujejo čezmejno, v enakopravnejšem položaju s podjetji, ki delujejo le na domačem trgu. Stroški izpolnjevanja obveznosti teh podjetij so sedaj kar za enajst procentov višji od stroškov podjetij, ki delujejo le na domačem trgu. Posledica te spremembe je zmanjšanje tako imenovanih čezmejnih goljufij. Izdelana je tudi ocena, da se bodo te na nivoju Evropske unije zmanjšale za okrog štirideset milijard evrov. Drugo pomembno področje, ki ga ureja predloga zakona, je obdavčitev kuponov, ki so namenjeni nakupu blaga in storitev. Do sedaj so bili izdajatelji večkrat v dvomih, kdaj nastane obveznost za obračun DDV-ja. Z jasno navedbo podatkov o dobavi blaga ali storitev na katere se kupon nanaša in obračunom DDV-ja teh dvomov ne bo več. V stranki Lista Marjana Šarca zato predlog zakona podpiramo. Hvala.